Voorzitter, het is altijd weer interessant om te zien dat, zodra we het hebben over een toekomstgericht budget, de discussie eigenlijk alleen maar gaat over 'hoeveel precies?'.

Ten eerste hebben we een visie op Europa nodig en wat is de toegevoegde waarde van het Europese budget voor die visie op Europa?

Maar toekomstgericht budget betekent ook verschuivingen en betekent ook nog steeds Europees geld.

Maak het systeem eerlijker en transparanter, en dan hebben we het over eigen inkomsten.

Als je gaat kijken naar wat kan op Europees niveau, zijn er vele redenen om het geld op Europees niveau uit te geven en juist niet op nationaal niveau.

Willen we er 27 in allerlei landen in Afrika, of willen we er één van de EU?

Als wij als landen infrastructuur aanleggen, hoe zorgen we dan dat dit ook grensoverschrijdend klopt op het gebied van energie en netwerken? Ook dan heb je Europees geld nodig.

Zorg dat dit samengevoegd wordt, zodat je dat goed samen kan doen, zodat je schaaleconomie hebt. Dàt is slim investeren. Dàt is een visie op de toegevoegde waarde van Europa.

Het huidige budget is teveel business as usual

Wat zijn de nieuwe uitdagingen? Duurzame energie dat betekent infrastructuur en daar hebben we geld voor nodig buitenlands beleid de Arabische lente wat is het Europese antwoord?

Het huidige systeem is failliet. De rebates die de Britten hebben, die de Nederlanders en de Denen willen, het is een failliet systeem. Maak het eerlijker, maak het transparanter, of zorg voor eigen inkomsten voor de EU.

Dat is slim beleid. Het moet anders, maar het moet zeker ook op Europees niveau.

Want als je minder wil, moet je ook keuzes maken.

Dat rekensommetje klopt van geen kanten.